Je vous répondrai que je demanderais au Conseil de donner des arguments qui lui permettraient de ne pas combattre cette injustice qu'est cette mauvaise représentation des femmes dans les conseils d'administration.

Je ne le pense pas et je ne suis pas la seule d'ailleurs.

Donc, je dis au Conseil Allez y, vous avez le soutien de la population.